Paní předsedající, děkuji za udělení slova a také za zařazení tohoto bodu, protože jak řekla paní komisařka, situace v Hongkongu není jednoduchá a boje stále pokračují. Když jsem viděla reportáž z hongkongských demonstrací, ty tisíce lidí v ulicích pochodující za udržení svobody, připomínaly mi tyto obrázky události staré třicet let ve východní a střední Evropě. Až na to, že tenkrát se diktatura odstraňovala a nyní ze strany Číny vidíme, že je snaha některé prvky diktatury nastolovat. Jako křesťanka jsem si musela všimnout také významné role křesťanské víry v motivaci demonstrantů katolíků. Při střetu s policií ji demonstranti vyzývali, aby nepoužívala násilí a zpívali Aleluja našemu Pánu

Odpor vůči navrhovanému zákonu by nebyl tak bouřlivý nebýt již zkušenosti z roku 2015, kdy čínská tajná policie unesla na pevninu pět redaktorů hongkongského knihkupectví, kteří se podíleli na vydávání knih o zákulisních intrikách v komunistickém vedení Čínské republiky. Zákon tedy byl stažen, ale rozhořčení trvá, a je dobře, že Evropská unie, Evropský parlament i touto diskusí vysílá jasný signál, že Čína musí počítat s tím, že lidská práva jsou podmínkou pro jakoukoliv další i hospodářskou spolupráci.